Herr Präsident! Zweimal war ich persönlich vor Ort. Die humanitäre Situation an der kroatischen EU Außengrenze zu Bosnien ist unverändert dramatisch, insbesondere die Situation der unbegleiteten Minderjährigen. Die Bevölkerung und die Lokalpolitik vor Ort sind mit der Situation überfordert und fühlen sich zu Recht von der EU verraten, verkauft und im Stich gelassen. Sonntagsreden wie die heute Abend hier von Kommission und Rat helfen uns nicht weiter.

Sorgen Sie bitte dringend für die notwendige Entschärfung der humanitären Notlage besonders die Kinder müssen dort herausgeholt werden und für ein unabhängiges Monitoring für die Vorfälle an dieser Grenze. Schaffen Sie endlich ein gemeinsames europäisches solidarisches Asylsystem ohne Misshandlungen und illegale Es gibt nur auf Basis der Menschenrechte echte Lösungen. Die EU muss endlich professionell handeln, wir verlieren sonst unsere letzte Glaubwürdigkeit.